En primer lugar, quisiera hacer un recordatorio a modo de agradecimiento, a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático, pero también de la protección mundial de la biodiversidad, a los científicos y los activistas. Creo que este Parlamento tiene que darles las gracias, porque gracias a ellos existe el nivel de concienciación y también de compromiso político actual de la ciencia y de los ecologistas.

Desde 1900 la abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido —escuchen— en al menos un

Esto es la sexta extinción masiva de especies. ¿Qué opinan los ciudadanos de la Unión Europea? Pues, según las últimas encuestas, el 96 dice que es necesario proteger la naturaleza y que esa responsabilidad es de todos. Por tanto, proteger la vida en nuestro planeta y responder a las demandas de los ciudadanos han sido las prioridades con las que los socialdemócratas nos hemos acercado a esta Resolución. Y les voy a decir de forma muy rápida siete puntos. La transición ecológica, señorías, tiene que ser justa. Debemos impedir que se creen nuevas desigualdades.

No me cansaré de decirlo en esta Cámara. Necesitamos recursos suficientes. Un nuevo modelo fiscal verde. El que contamina más tiene que pagar más. Deforestación —y esto es muy importante— la Unión Europea tiene que legislar para conseguir cadenas de suministro libres de deforestación. Tenemos que luchar contra la tala ilegal de los bosques. El acuerdo —lo ha dicho también la ponente del Partido Popular— que se adopte en China tiene que ser vinculante, porque, si no, no habremos conseguido nada. Es muy importante el incremento de las áreas protegidas, al 30 en 2030, al 50 para 2050. Y, por último, también, reducir el porcentaje de pesticidas. Alcanzar un porcentaje —mejor dicho— para la reducción de los pesticidas. Señorías, no tenemos otro planeta. Este es el planeta en el que la especie, los seres humanos estamos y en el que vivimos y, por tanto, también desde el punto de vista de nuestra especie, tenemos que ayudar al planeta en la protección de la biodiversidad. Es muy importante que la Resolución que salga mañana sea potente para ir a China con una voz unida y fuerte en protección de la biodiversidad.